Hvala za besedo, predsednik. Spoštovani ministri, kolegice in kolegi! Danes govorimo o predlogu rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto dva tisoč devetnajst. Všeč mi je, da je v letu dva devetnajst največji delež predstavljajo prejeta sredstva iz naslova instrumenta za povezovanje Evrope dva tisoč štirinajst-dva tisoč dvajset v višini šestdeset milijonov evrov, ki so namenjena financiranju projektov za razvojne prometne, energetske in komunikacijske infrastrukture. Kar se tiče izdatkov za blago in storitve, so največje spremembe na področju ekonomskih namenov za tekoče storitve, predvsem za vzdrževanje železniške in cestne infrastrukture. Mnenja sem, da moramo predvsem slednji dati pozornost. Všeč mi je tudi to, da je več sredstev namenjenih za izvajanje prometne politike v sistemu javnega potniškega prometa ter zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik. Tekoči transferji občinam so v predlogu rebalansa proračuna za leto dva tisoč devetnajst načrtovani v višini osemintrideset celih dva milijona evra. Sredstva so načrtovana predvsem na integralnih sredstvih, med drugimi tudi za popravilo gozdnih cest v zasebnih in državnih gozdovih. To se mi zdi nujno, ker vidimo, da je vsako leto veliko nesreč ravno tam, kjer ceste niso ustrezno sanirane oziroma je neutrjen teren. Več bi bilo treba tudi asfaltirati. Zavedati se moramo, da je varnost ljudi na prvem mestu. Še vedno se večina del na gozdnih cestah izvede v jesenskem času, kar vemo, da otežuje nadzor nas izvedenimi deli, saj so gozdne ceste takoj na novo prekrite z odpadnim listom. Ne vem tudi, zakaj je treba z vsakoletnim izborom na razpisu izbrati najcenejšega izvajalca vzdrževanja gozdnih cest, če vemo, da slednje botruje številnim zapletom, ki se odražajo v zamujanju rokov, slabši kvaliteti dela, dela z manj primernimi delovnimi stroji. Saj poznate tisti rek, malo denarja, malo muzike. Programski strukturi je največ enainšestdeset celih ena procentov oziroma tristo devetinpetdeset celih devet milijonov evrov investicijskih odhodkov, namenjenih za promet in prometno infrastrukturo, večino za železniški in cestni promet ter infrastrukturo. Navedel bom nekaj glavnih ciljev prometne politike: povečanje prometne varnosti in varovanja, povečanje obsega in kakovosti javnega potniškega cestnega in železniškega prometa, usklajeno delovanje celotnega transportnega sistema. Kar se tiče spodbujanja gospodarskega razvoja, so ključnega pomena vlaganja v javno železniško infrastrukturo, kvalitetno državno cestno in avtocestno omrežje. Razmerje v rabi prevoznih sredstev se v Sloveniji z vidika trajnostne mobilnosti zelo neugodno. Večina prevozov se opravi z osebnim avtomobilom, slednih je čedalje več. Osredotočil se bom predvsem na cestni promet in infrastrukturo, ker je kakovostna cestna infrastruktura eden temeljnih pogojev za skladen regionalni razvoj, ustvarjanje kar najboljših možnih možnosti za učinkovit potek gospodarskih dejavnosti in posredno za poselitev za to primernih območij države. Zato apeliram na vas, da je treba zgraditi najboljše mogoče cestno omrežje ter vzdrževati in dograjevati že zgrajeno omrežje na primerni ravni. V obdobju dva tisoč šestnajst-dva tisoč devetnajst se bo veliko vlagalo v sanacijo vozišč na glavnih in regionalnih cestah. V letu dva devetnajst je načrtovano sofinanciranje projekta za dograditev avtocestnega predora Karavanke s sredstvi CEF. V prihodnjih letih pa tudi gradnja prve in druge etape državne ceste na južnem delu tretje razvojne osi A dva pri Novem mestu do priključka Maline. Zavedati se moramo, da izgradnja južnega kraka od Vinice do Novega mesta in avtoceste Ljubljana-Obrežje zelo pomembna za gospodarski razvoj Bele krajine in Dolenjske. Ker pa smo predlagali tudi amandma, bom dodal še dodatno obrazložitev. Regionalna cesta R tri šest sedem sedem dvaindvajset nula dva Pišece- Zgornja Pohanca-Krško je glavna povezava naselja Zdole z Krško. Regionalni pomen pa ima kot povezava med Krškim in Brežicami. Cesta je že dolga leta izrazito problematična, ne dosega več običajnih standardov za svojo kategorijo, je preozka za normalni delovni promet, z zdrtimi bankinami, asfaltna prevleka pa je popolnoma dotrajana. Slabo izvedeno odvodnjavanje povzroča še dodatne poškodbe ter posedanje in plazenje cestišča. Na več odsekih je bila cesta pred časom zaradi plazov delno zaprta ter kasneje v sklopu vzdrževalnih del začasno sanirana. Zaradi zelo slabega stanja omejene regionalne ceste je Občina Krško že pred leti prevzela del finančnih obveznosti in poskrbela za vso potrebno projektno dokumentacijo za rekonstrukcijo ceste in ostalo spremljajočo infrastrukturo skozi naselja Zdole kot tudi za povezovalno cesto Krško-Zdole. Dokumentacija je bila naročena z namenom, da se pospeši obnova omenjenega odseka ceste in tako omogoči uporabnikom normalno prevoznost. Po dolgotrajnih usklajevanjih z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo je bila rekonstrukcija ceste uvrščena v NRP državnega proračuna, realizacija pa je bila predvidena v večih fazah. Prva faza obnove je bila na podlagi sporazuma z DRSI začetka začeta v letu dva tisoč sedemnajst in lani poleti tudi uspešno zaključena. Ne glede na dane obljube, da se bodo dela na obnovi ceste kontinuirano nadaljevala, še vedno ni bil objavljeno niti razpis za izvajalca naslednje faze rekonstrukcije. Še več, zagotovljena sredstva v proračunu Republike Slovenije za predmetni projekt so bila zmanjšana. Zaradi dogovora o skorajšnji rekonstrukciji ceste je bil na omenjenem odseku ceste bistveno zmanjšan obseg vzdrževalnih del in tako cesta propada še hitreje, vožnja po njej pa je zaradi preozkega in slabo vzdrževanega vozišča že nevarna. Zato predlagamo povečanje sredstev na NRP dva štiri tri ena skozi osemnajst skozi nič nič oseminsedemdeset, rekonstrukcija ceste Zdole-Krško v višini, ki bo zadoščala za nadaljevanje del in realizacijo že danih obljub. Hvala. Hvala lepa. ...